frú forseti á sínum tíma heimilaði ríkisstjórnin fulltrúum íslands í sameiginlegu e e s nefndinni að taka ákvörðun sem ber númerið tuttugu tvö þúsund og tólf hér leita ég heimildar alþingis til þess að staðfesta þá ákvörðun hún var tekin með stjórnskipulegum fyrirvara tillagan gengur út á að aflétta honum þessi ákvörðun númer tuttugu tvö þúsund og tólf fellir inn í samninginn reglugerð evrópuþingsins og ráðsins e b númer eitt þúsund sextíu tvö þúsund og níu og varðar lánshæfismatsfyrirtæki í þessari reglugerð eru settar reglur sem eiga að tryggja að öll lánshæfismöt sem eru gefin út af matsfyrirtækjum innan evrópusambandsins séu unnin af matsfyrirtækjum sem lúta ströngustu reglum þau þurfa jafnframt að vera af sambærilegum gæðum og meginmarkmið reglugerðarinnar er að tryggja stöðugleika fjármálamarkaða og fjárfesta það eru settar kröfur með þessum reglum sem matsfyrirtæki sem eru skráð innan e s b þurfa að uppfylla það eru líka tilgreindar þær kröfur sem standa á matsfyrirtækjum sem skráð eru utan sambandsins þá eru sömuleiðis

takmarkanir á notkun banka og annarra fjármálastofnana

evrópu án tillits til þess hvort þau eru evrópsk hafa evrópska staðfestu eða utan þess er sömuleiðis hert verulega þá eru líka settar fram kröfur sem varða skipulag og starfsemi matsfyrirtækja

eins og jafnan kalla ákvarðanir sem teknar eru með stjórnskipulegum fyrirvara á lagabreytingar og það er andlag fyrirvarans upphaflega þess vegna mun á næsta löggjafarþingi verða lagt fram frumvarp sem svarar þeim kröfum sem gerðar eru á tilskipuninni og sá sem fram leggur verður hæstvirtur efnahags og viðskiptaráðherra enda málið á hans könnu ég vil líka að það komi fram að það er ekki gert ráð fyrir að þessi innleiðing hafi í för með sér teljandi efnahagslegar eða stjórnsýslulegar afleiðingar aðrar en þær að treysta innri stoðir fjármálamarkaðanna ég legg til virðulegi forseti að þegar umræðunni sleppir verði tillögunni vísað til háttvirtrar